Want die hebben daar drie maanden gestaan en niets of niemand heeft hen in die drie maanden van dat plein weten te krijgen. Niet 25 graden vorst, niet de langzaam verdwijnende internationale aandacht en zelfs niet politiekogels. En, neen, dit waren geen fascisten op dat plein, dit waren gewóne mensen, juist die mensen die normaal gesproken niet protesteren, niet de straat opgaan, als zij het ergens niet mee eens zijn. En ja, aanleiding was het niet tekenen van de associatieovereenkomst met de Europese Unie. Maar dat was niet de oorzaak. De oorzaak lag in het complete wantrouwen van de Oekraïense bevolking in de politieke elite. Wantrouwen in Janoekovitsj en zijn partij van de regio's, maar ook wantrouwen in diegenen die na de Oranjerevolutie de kansen op vooruitgang volledig hebben verkwanseld.

Maar over de toon van onze politieke opstelling hoor ik helaas minder overeenstemming.

En ja, dat betekent inderdaad ook het expliciet uitspreken van perspectief op uitbreiding, op toetreding. Dat zal niet vandaag of morgen zijn, maar op termijn wel.